og stór hópur nýrra ungra þingmanna í þingflokki framsóknarflokksins fólk sem er að læra alþingi og læra stjórnmál og læra samskipti framkvæmdarvalds og löggjafarvalds alveg í fyrsta sinn og sjá hvernig á að gera hlutina virðulegi forseti ég hef áhyggjur af hlutverki hæstvirts forsætisráðherra sem fyrirmyndar þessara ungu þingmanna vegna þess að það er þannig virðulegi forseti að hæstvirtur forsætisráðherra eins og allir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sitja hér í umboði alþingis og ber að koma til alþingis og ræða mál sem þingið óskar eftir meira að segja minni hlutinn